Predsedujoči, hvala za dano besedo. Zdaj po petih, šestih urah razprave pa po stališčih poslanskih skupin, predvsem stališčih poslanskih skupin koalicije, lahko pridemo do enega zaključka, ta vlada bo nadaljevala politiko prejšnjih vlad, politiko dodatnega obremenjevanja državljank in državljanov Republike Slovenije, gospodarstva, politiko zadolževanja, in dodali ste, bi rekel, še en nov segment: ukinitev fiskalnega pravila oziroma sprememba fiskalnega pravila, na odboru za finance so danes, saj sta dve stranki koalicije to predlagali in v svoji razpravi razpravljale danes, pa mislim, da je še so socialni demokrati na veliko povedali, da si želijo spremembe fiskalnega pravila oziroma njegovo, ukinitev, saj kolega Bevk je to izrazil, ne, to pomeni počasi, bi rekel, prihaja, bi rekel, na plan, kaj je glavni cilj te koalicije, ne, zdaj koalicija bi jaz vprašal, danes je minister izjavil, da ima Slovenija najboljši proračun v Evropski uniji, to je tudi izjavil kolega Bevk, potem pa hkrati povedal: "Ukiniti moramo fiskalno pravilo." Tukaj jaz ene ene zadeve ne razumem, no, na eni strani razlagate, da imamo najboljši proračun v Evropski uniji, na drugi strani se pa zavzemate za ukinitev oziroma za spremembo fiskalnega pravila, te dve stvari vsaj po mojem mnenju ne gresta najbolj skupaj, ne, zdaj, zanimivo je tudi danes, da je finančni minister že napovedal odstop v primeru, če proračun ne bo uravnotežen oziroma vezal zaupnico, to pomeni zadeve v tej koaliciji, v tej manjšinski vladi postajajo resne in, dejstvo je, da ta proračun, ki ste ga vi predlagali, vsaj zame osebno ni najboljši v Evropi, daleč od tega, ta proračun ni razvojno naravnan, ni ciljno naravnan, predvsem pa sem osebno zelo razočaran glede na to, da, ta koalicija vlada Marjana Šarca razpolaga z rekordnimi prihodki, toliko prihodkov v proračunu, kot jih imate zdaj, jih še nikoli v zgodovini Republike Slovenije ni bilo, razpolagate skoraj enajst milijardami evrov prihodkov, v primerjavi z letom dva tisoč štirinajst imate vi, ta vlada, samo iz naslova davčnih prihodkov za več kot dve milijardi in pol prihodkov dve milijardi in pol več prihodkov, če pa naredimo primerjavo z letom dva tisoč štirinajst, pa boste za investicije namenili zgolj z enainosemdeset milijonov evrov več prihodkov, to pomeni enainosemdeset milijonov več prihodkov za za investicijo v primerjavi z letom dva tisoč štirinajst, kljub temu da imate zdaj več kot dve milijardi in pol več prihodkov, ne, zdaj, ko pogledamo proračun, so tudi odhodki rekordni, deset milijard štiristo približno, ampak vidi se, da so ti odhodki namenjeni, bi rekel, v veliki večini zgolj izplačilu javnih plač, za vse ostalo, bi rekel, pa nekako zmanjka denarja in to so ukrepi, na katere smo v Slovenski demokratski stranki opozarjali, da je ta koalicija in pa vlada Marjana Šarca v obdobju zadnjega leta dni sprejela nekaj takšnih ukrepov, ki dolgoročno vplivajo na odhodke v proračun, opozarjali smo vas, da bi bilo bolj smiselno iti z korenito davčno reformo razbremeniti gospodarstvo, razbremeniti plače delavcev in nenazadnje bi na takšen način delavcem ostalo več v denarnici, vi ste šli pa bolj kot ne po drugi fazi s povečevanjem plač direktno, in, bi rekel, s tem tudi direktno obremenili odhodke proračuna na dolgi rok in s tem, bi rekel, omejili da bi lahko, v proračun pripeljali razne investicije naložbe, ki bi imele multiplikativni učinek, javni dolg je problem, Slovenija je zadolžena za približno več kot dvaintrideset milijard evrov, od tega plačujemo pa samo za obresti sedemsto petdeset milijonov evrov v letu dva tisoč dvajset, to je precejšnja številka, ki bi jo lahko namenili verjetno tudi v druge potrebe, davki, kot je bilo že omenjeno, so problematični in še vedno pri dveh milijardah in pol več davčnih prihodkov bi jaz pričakoval bolj pogumno rešitev, kot ste jo izvedli vi, omenili ste davčno reformo, zame davčna reforma ni to, da nekomu nekaj daš, drugemu pa hkrati to vzameš, to dejansko znajo tudi kakšni otroci v vrtcu, vi ste nekaj dali, bi rekel, delodajalcem, delojemalcem pohvalno razbremenili del plač z dohodnino, vendar na drugi strani ste pa hkrati dodatno obremenili gospodarstvo, gospodarstvo z višjimi davki od, dobička in pa seveda obdavčitev kapitala, jaz sem prepričan, da danes imamo rekordne prihodke v proračunu zgolj po zaslugi gospodarstva, zgolj po zaslugi gospodarstva, in pa bi rekel tistih, ki v gospodarstvu delajo, zato še enkrat tukaj zahvala za to in, mislim, da takšen mačehovski odnos, ki ga ima ta vlada do gospodarstva, ni imela še nobena vlada prej pa tudi, bi rekel, zadnji dve vladi nista blesteli na tem, področju, zdaj, država bi morala, denar znati pobrati tudi nekje drugje jaz se strinjam s tem, kar je nekdo rekel, da bi morali veliko več delati na, novih prihodkih v proračun, ampak ne na davčnih, recimo na davčnem dolgu, davčni dolg, spoštovana državna sekretarka, še vedno znaša več kot eno milijardo evrov, res da je en del, bi rekel, se zmanjšal vendar zaskrbljujoč podatek je, no, pa jaz upam, da ga boste tudi danes lahko povedali v državnem zboru, koliko je država odpisala davčnega dolga v obdobju zadnjih desetih let, jaz se bojim, da s to, da se ta številka bliža eni milijardi evrov, je bil ta davčni dolg odpisan, ne da samo neizterljiv, ampak da je tudi odpisan, mogoče bi bilo smiselno, da tekom razprave, ko se boste javile za besedo, povejte, koliko davčnega dolga je bilo odpisanega v zadnjih desetih letih, prepričan sem, da ta vlada kopija prejšnje vlade tudi pri izvajanju trošarinske politike, trošarinska politika je neustrezna tako na področju naftnih derivatov, alkohola kot tobaka, dejstvo je, da vse postavke v proračunu na, iz naslova prihodkov naraščajo razen trošarine, trošarine padajo zaradi tega, ker so nekonkurenčne, in tisti, ki ima to možnost, dobrine, ki so obdavčene dodatno s trošarinami, nabavlja v Avstriji, Italiji, Madžarski, dejstvo je, da liter nafte je v Avstriji bistveno cenejši kot v Sloveniji, nekako tedensko, če gledamo med petnajst in deset centov, zame nerazumevajoče je seveda tudi, da je, tisoč litrov kurilnega olja v Avstriji cenejši za približno dvesto evrov, kurilna sezona je, v Sloveniji je minimalna pokojnina za štirideset let delovne dobe petsto štirideset evrov, v Avstriji je minimalna pokojnina za štirideset let delovne dobe tisoč petdeset evrov, mislim, da te številke so tiste, ki bi morale biti zaskrbljujoče, vendar vlada kljub večkratnim opozorilom na te številke, ne reagira, kaj je še uspelo vladi Marjana Šarca v obdobju zadnjega leta dni porušiti, bi rekel, razmerje med delom in nedelom, danes je skoraj približno za en del zaposlenih, bi rekel, ob koncu meseca imajo takšne prihodke, ko delajo po deset, osem ur, enako tistimi, ki so doma, jaz mislim, da je to nesprejemljivo, višja gospodarska rast v primerjavi z letom dva tisoč štirinajst, bistveno nižja brezposelnost od leta dva tisoč štirinajst, ko pogledamo pa socialne transferje in pa socialne pomoči, pa pridemo do podatka, da so pa te višje, kot so bile leta dva tisoč štirinajst, kljub temu da je brezposelnost bistveno nižja in pa gospodarska rast višja, tukaj se dogajajo nepravilnosti, tukaj se, bi rekel, sistem izkorišča in ta sistem, ta segment je nujno potrebno popraviti, posebna sredstva po glavi so EU sredstva, sto so edina sredstva, ki so razvojna in so, ni potrebno vračati, to pomeni, gre za nepovratna sredstva, ki jih pa žal ne znamo izkoristiti, v danem trenutku je Slovenija po uspešnosti črpanja evropskih sredstev na devetnajstem mestu, imamo možnost pobrati iz Evrope približno tri cela osem milijarde evrov, v danem trenutku je Slovenija pobrala osemsto petdeset milijonov evrov, kaj bo z ostalim denarjem, se ne ve, več kot dva meseca smo že brez ministra za to področje in v obdobju enega leta sta se na tem področju zamenjala že dva ministra, to nekako narekuje, bi rekel, tudi, zakaj smo tako, neuspešni, zdaj, veliko se je omenilo tudi predsedovanje Evropske unije, nekako planiranih je, stroškovni del za predsedovanje Evropske unije v drugi polovici leta dva tisoč enaindvajset osemdeset milijonov, osemdeset milijonov brez investicij, mogoče, spoštovana državna sekretarka, če bi povedali, koliko pride še, plan stroškov za investicije, ki bodo, potekale hkrati s predsedovanjem oziroma ki bodo morale biti izvedene za predsedovanje Evropske unije, pri tem pa sem en, bi rekel, ta številka osemdeset milijonov za predsedovanje zdi relativno visoka, če vemo, da je Slovenija, ko je predsedovala leta dva tisoč osem porabila šestdeset milijonov, glej, inflacija in vsega skupaj, se mi zdi, v tem obdobju ni tako narasla, od kje, bi rekel, razlika, dvajsetih milijonov v v primerjavi s predsedovanjem Slovenije v letu dva tisoč, osem, zdaj posebno poglavje je tudi ukrep Banke Slovenije, ki je bil izveden v zadnjem mesecu, ki narekuje, omejevanje tako stanovanjskih kot potrošniških kreditov, ta ukrep Banke Slovenije je naplavil, bi rekel, dva ključna problema, ki ju ima Slovenija, to pomeni, da so v Sloveniji izrazito nizke plače in pa da država pri reševanju stanovanjske politike v zadnjem obdobju ni naredila veliko, zaradi ukrepa, Banke Slovenije danes približno tri tristo tisoč ljudi ne more priti do kreditov, Banka Slovenije, vsaj moje osebno mnenje, je naredila v skladu z regulatorjem preprečilo, da bi se zgodilo to, kar se je dogajalo s švicarskimi franki ali, bi rekel, še prej s, krediti podjetij, problem je tukaj nizke plače in pa seveda mačehovski odnos države do reševanja stanovanjskega problema, ker se pa tudi vidi, bi rekel, iz samega proračunskega dokumenta, da vlada Marjana Šarca za reševanje stanovanjske problematike v letu dva tisoč dvajset namenja zgolj tri cela sedem milijona evrov, še enkrat, v poslanski skupini SDS smo temu primerno tudi vložili vrsto amandmajev, ki bi z prerazporeditvijo sredstev ta proračun naredili bolj razvojen, bolj ciljno usmerjen, o posameznih amandmajih bomo imeli priložnost, razpravljati še kasneje, jaz osebno takšnega, proračuna, kot je sedaj, ne morem podpreti, proračun ni razvojno naravnan, predvsem pa boli dejstvo, da vse tisto, kar je ustvarilo gospodarstvo, kar so ustvarili, delovni ljudje Republike Slovenije, je ta vlada, bi rekel, zapravila, bi rekel, če za neke druge zadeve, ne za, razvoj.